Platformwerkers als de Uber chauffeurs raakten meteen hun werk en hun inkomen kwijt en de maaltijdbezorgers rijden nog steeds onverzekerd rond. Iedereen is inmiddels ervaringsdeskundige geworden als het gaat om telewerken, maar het blijft toch eigenlijk wel behelpen. Onze bedrijven en onze samenleving zijn nog niet klaar voor die digitale samenleving. Wat doe je als 's ochtends vroeg, 's avonds laat en in het hele weekend de werkmails en de apps maar blijven binnenkomen? De Europese platformtop is vanwege de coronacrisis uitgesteld en dat is zonde. Maar wat eigenlijk echt onbegrijpelijk is, is dat er nog geen plan is op Europees niveau voor eerlijk werk in die digitale economie.

Europa moet voorbereid worden op die digitale economie, en dat betekent dat platformwerkers eerlijke contracten verdienen, mensen ondersteuning moeten krijgen bij thuiswerken, en dat overal in Europa het recht om offline te zijn komt te